Gospodine predsjedniče, postizanje mira na Bliskom istoku jedan je od vrlo visokih prioriteta čijem ostvarenju dosadašnjim aktivnostima nismo doprinijeli, niti Europska unija niti Amerika. Postizanje mira na Bliskom Istoku ne ovisi o statusu Jeruzalema, već o tome da se tamošnja društva deradikaliziraju i da se uspostavi demokracija i poštivanje ljudskih prava. Moramo primijetiti da se niz država koje se danas protive priznavanju Jeruzalema kao glavnog grada Izraela u biti protive postojanju države Izrael kao židovske države. To dobiva i dodatnu dimenziju u svjetlu nedavnih terorističkih napada na židovsku zajednicu u Jeruzalemu, ali i u Švedskoj gdje je održan antisemitistički prosvjed i bombaški napad na sinagogu. To su stvarni problemi čijem rješavanju moramo pristupiti s dužnom ozbiljnošću jer je Europska unija predugo bila indiferentna prema situaciji na Bliskom Istoku, kao i prema radikalizaciji koja se događa na njenom tlu. Vjerujem da je predsjednik Trump, odlučujući se za proaktivnu američku politiku na Bliskom Istoku, sagledao sve aspekte svoje odluke i da je u suradnji sa Saudijskom Arabijom i drugim sunitskim državama postignuo određenu razinu dogovora priznajući Jeruzalem glavnim gradom Izraela. Takvu odluku ne treba gledati kao suprostavljenu poziciji Europske unije i rješenju o dvije države za dva naroda. Dapače, želim se nadati da će to potaknuti sve strane na brže i efikasnije djelovanje i da će Jeruzalem i dalje prije svega biti i ostati sveti grad kršćana, židova i muslimana.